Señora Presidenta, quiero comenzar esta intervención hablando de personas. Nuestra primera prioridad es liberar a las mujeres y a los hombres que permanecen hoy secuestrados por piratas, sea cual sea el mar en el que estos operen. Centenares de seres humanos sufren un delito que deja graves secuelas psíquicas y requieren atención especializada y un reconocimiento y apoyo que ahora no tienen, porque los rehenes de estos secuestros padecen la acción de las mafias organizadas, muy violentas y que operan fuera de la Unión. Las normas europeas y estatales deben reconocer esta situación. Las flotas de ayuda humanitaria, mercantes y pesqueras que sufren la piratería desarrollan, además, actividades lícitas, justas, amparadas por la legislación internacional.

y ¿cómo valora la autorización somalí para atacar las bases piratas en la costa? Me gustaría, señor Comisario, que respondiera a estas dos cuestiones. Y lo que sí anima a muchos a convertirse en piratas es la pobreza.

Sumando una pequeña parte de esa cantidad a lo que ya dedicamos al desarrollo y a la cooperación ganaremos todos y todas, porque podemos eliminar la miseria. En 2011 sólo el 13 de los 237 ataques tuvieron éxito, frente al 27 de los que alcanzaron su objetivo en el año 2010. Pero los rescates que se pagan han batido récords. Apostemos por insistir en esas actuaciones antes de que sea demasiado tarde.